Ich denke, es ist sehr gut, dass die EU die UN in Bangkok unterstützt und dass sie die nationale Menschenrechtskommission, die es in Burma gibt, unterstützt, wirklich unabhängig zu werden und ihre Methoden zu verfeinern.

Insbesondere die Nachfolge zu den Waffenstillstandsabkommen ist schwierig, die ja in Friedensprozesse münden müssen, mit 16 unterschiedlichen Gruppen in einem enorm großen Gebiet.